Donarea voluntară de țesuturi și celule este cu atât mai importantă cu cât unele state membre se confruntă cu dificultăți în găsirea unor celule compatibile. În acest sens, cooperarea internațională joacă un rol esențial, iar schimburile de bune practici în materie de donări va contribui la furnizarea de țesuturi și celule. Politicile în vigoare trebuie revizuite pentru a clarifica și a simplifica lucrurile, iar statele membre trebuie să creeze un sistem transparent și sigur atât pentru donatori, cât și pentru receptori. Doresc să subliniez, cu această ocazie, importanța campaniilor de sensibilizare, în vederea creșterii sprijinului public. Totodată, atrag atenția asupra importanței celulelor stem prelevate din sângele cordonului ombilical. Ele ar putea reprezenta o alternativă importantă pentru tratamentul a numeroase boli.